Señora presidenta, señora comisaria, la idea de Europa, entre otras cosas, consiste en que, cuando sufre una parte de nosotros, sufrimos todos, y entonces todos tenemos que ayudar a esa parte. Productos y sectores como el vino, las industrias agroalimentarias, necesitan la solidaridad de esta Cámara y el apoyo de la Comisión ante el ataque comercial y la imposición de aranceles del inefable inquilino de la Casa Blanca.

Ayudas para sobrevivir y superar este golpe —de promoción, sí—, pero también medidas adicionales de compensación que ayuden al vino, que ayuden a las empresas, a las industrias agroalimentarias. Necesitamos una posición europea fuerte, solidaria y dispuesta a defender a una parte clave de nuestra economía y de nuestros empleos.